Ich glaube, dass Israel eine große Aufgabe hat in dieser Region.

Gab es dort Gewächshäuser, gab es dort Wasseranlagen, die sind zerschlagen worden von den neuen Bewohnern, die dort sind. Was die Kennzeichnungspflicht betrifft Ich habe mal für einen Bekleidungswarenladen gearbeitet.

Auf denen stand Dieses Produkt stammt nicht aus Israel, und die Materialien stammen auch nicht aus Israel.

Ich denke, Israel hat das so nicht verdient.